Jest to uczciwy, szlachetny człowiek, który tym się różni od krytyków, że jest realistą.

Najważniejsze jest to, z jakimi planami i założeniami przyjadą delegacje Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych, i z czym wyjadą z Warszawy.

Nie ma żadnej sprzeczności między działaniami Polski czy innych krajów a tym, co robi Unia Europejska, natomiast jest różnica w ocenie sytuacji. Już dzisiaj wiele zakładów produkcyjnych jest wyprowadzanych poza teren Unii Europejskiej właśnie z powodu bardzo restrykcyjnej polityki. Ambitne cele tak, ale cele realne, cele, które będą do osiągnięcia. Przy innym założeniu niestety ten szczyt klimatyczny skończy się kolejny raz klapą.

Dlatego zgadzam się z panią komisarz, że bez aktywnej, może nawet agresywnej dyplomacji klimatycznej, bez uzgodnień na szczeblu ONZ i wielkiej polityki nasza polityka będzie bardzo oderwana.

Nie możemy tracić miejsc pracy i konkurencyjności w sytuacji, kiedy potężni emitenci truciciele tak naprawdę w tym procesie nie uczestniczą.